Señora presidenta, el próximo 8 de marzo las mujeres de todo el mundo estamos llamadas a hacer una huelga a nivel mundial para denunciar un sistema, el patriarcal, que invade todos los aspectos de la vida de la mujer —no solo la brecha salarial del 17 en esta Unión o la marginalidad de los espacios políticos a las mujeres— y para hacer visibles esos trabajos invisibles. Está en el sistema judicial y en las numerosas sentencias claramente contra la mujer en casos de ámbito familiar

está en la violencia que sufre una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, y está en la carga de los cuidados, que sigue recayendo mayoritariamente en nosotras, las mujeres. Está en la publicidad, en el tratamiento sexista de las noticias, en los medios de comunicación y en los medios digitales está en el acoso sexual, está en la educación diferenciada y está en la división sexual del trabajo. El patriarcado, para nosotras, es un monstruo contra el que debemos luchar, y la mejor herramienta es visibilizar que el mundo, si nosotras paramos, se para, y que sin políticas transversales de género, no hay ni habrá cambio posible.